Sądzę, że wybory 29 listopada są szansą dla Hondurasu i obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest wysłanie obserwatorów na te wybory, nie po to, żeby legitymizować jak twierdzi lewica coś niezgodnego z prawem, ale żeby zobaczyć, jak te wybory przebiegają. Równocześnie chciałem powiedzieć, że godzinę lotu od Hondurasu jest Kuba, Hawana. Tam od pięćdziesięciu lat nie było żadnych wyborów. Rządzi komunistyczny satrapa, który wrzuca do więzień wszystkich swoich przeciwników. Parlament Europejski wielokrotnie upominał się o ich uwolnienie, przyznał nawet nagrodę im.

Chciałbym, aby z równą stanowczością Komisja, Rada, lewa strona tej sali upominały się o prawa i swobody obywatelskie dla obywateli Kuby.